verkið hljóða upp á fimm komma tvo milljarða kostnaðaráætlun vegagerðarinnar er nokkrum milljörðum hærri það er kynlegt en fyrirspurn mín byggist á því að spyrja hvernig skiptist kostnaður við gerð kostnaður við gerð héðinsfjarðarganga fáskrúðsfjarðarganga og ganga um almannaskarð sundurliðað á eftirfarandi hátt númer fyrstu bein tilboð í göngin númer önnur lengd ganganna númer þriðja kostnaður við umhverfismat númer fjórða hönnunarkostnaður númer fimmta eftirlitskostnaður númer sjötta kílómetraverð samkvæmt tilboðum númer sjöunda rannsóknarkostnaður númer áttunda endanlegur kostnaður við áætlun númer níundi aðrir þættir sem skipta máli númer